Tisztelt Elnök úr! Őszintén sajnálom, hogy a Magyarországról szóló vita egy állandó napirendi ponttá vált az Európai Parlamentben. Nemcsak azért, mert eljárásjogilag a Parlamentnek már semmi szerepe nem lenne a hetes cikkelyes eljárásban, hanem azért is, mert az egész vita nem valós tényekről, hanem egy politikai boszorkányüldözésről szól. A Parlament önálló társjogalkotó. Nem értem, hogy hogyan kérdőjelezzük meg a Tanácsnak is az ilyen jellegű függetlenségét. Vádak hangzanak el, de a tényekre szinte senki nem kíváncsi. A vádaskodókat nem érdekli, hogy a magyar alaptörvény biztosítja a bírói függetlenség intézményét. Nem érdekli, hogy Magyarországon a zéró tolerancia elvét hirdettünk a korrupció ellen. Nem érdekli, hogy Magyarország adta a romastratégiát az Európai Uniónak. Nem érdekli, hogy az itt ülő képviselők többsége a baloldali médiából tájékozódik. Abból a baloldali médiából, amit állítólag ellehetetlenített a kormány. Nem érdekli őket a kormány által összeállított 160 oldalas jogi tényanyag sem. Itt állunk egy újabb határozati vitának a közepén, ami az EU szerződés betűjével és szellemiségével ellentétes. Agresszív politikai támadásokkal nem lehet jogvitát rendezni. Mi ezt megtanultuk a kommunizmus alatt.